Señor Presidente, entiendo que la normativa en materia de protección de datos puede tener su fundamento en estrategias de seguridad interior. Pero no podemos olvidar que su impacto extraterritorial puede vulnerar derechos de los ciudadanos europeos.

En muchos de ellos encontramos la obligación que se impone a las entidades financieras europeas, entendidas en su concepto más amplio, de proporcionar información de todo tipo como puede ser la titularidad y naturaleza de sus cuentas o la retención de pagos, entre otras. No hay una resolución previa que justifique la obtención de todos estos datos, ni tampoco los usuarios conocen el destino que se les da, ni el tiempo durante el cual van a permanecer almacenados. Es necesario, por tanto, adoptar medidas y diseñar un cuerpo normativo y legislativo para evitar la violación del principio de territorialidad. Debemos ser capaces de mantener intactas las relaciones exteriores de la Unión, así como la seguridad de nuestro territorio, pero todo ello con respeto absoluto hacia los derechos de todos los ciudadanos europeos.